frú forseti ég tek undir það með háttvirtum þingmanni þórunni sveinbjarnardóttur að það er mikilvægt að líta til þeirra umræðna og vinnu sem unnin hefur verið á vettvangi þingsins ég get vottað um að umrædd þingsályktunartillaga er einmitt af hinu góða ég trúi ekki öðru en að það starf sem fram fer innan utanríkisráðuneytisins muni einmitt líta til þeirra umræðna og vinnu sem unnin hefur verið á vettvangi þingsins ég treysti hæstvirtum utanríkisráðherra best til að líta til þess enda var hún mjög lengi þingmaður og hefur alltaf gert þáttum þingsins hátt undir höfði hvað svona varðar ég tek undir það þó það sé mikilvægt að endurskoða lögin enda voru þau orðin tuttugu og fimm ára gömul þá hlýtur aðalatriðið og megintilgangur vinnunnar að setja okkur markmið hvað það er sem við viljum fá út úr þróunarsamvinnunni og þróunarsamvinnan auðvitað hefur breyst og breyst mjög hratt á undanförnum árum verkefnin sem þróunarsamvinnustofnun íslands hefur farið í hafa líka breyst og þær áherslur sem þar hafa verið uppi ég tel mjög mikilvægt að við ræðum hvert við séum að fara í þeim efnum og hvort við séum ekki alltaf að nýta krafta okkar og úrræði á sem bestan hátt

sviði velferðarmálanna og á sviði fiskveiðistjórnar og sjávarútvegsmála þannig að mér finnst mjög spennandi að fá að taka þátt í þessari vinnu sem framundan er og ber til hennar miklar væntingar